¿Cómo se sentirían si les acusaran de pertenencia a banda armada, los detuvieran, los mantuvieran incomunicados durante cinco días, les bloquearan su patrimonio y los metieran en la cárcel por un período de hasta año y medio por ser directivos del único periódico que entonces se publicaba en lengua vasca y que acabó cerrado sin juicio previo? Además, la mayoría de los detenidos han denunciado que fueron torturados. Pero ¿qué les parecería que siete años después, a pesar de que el fiscal pidiera el archivo del caso por falta de pruebas, estuvieran pendientes de juicio? ¿Qué les parece que haya otra parte del caso, la causa económica, pendiente de otro juicio? Ésta es la situación en la que viven diez personas, la mayoría de ellas periodistas, desde que, en febrero de 2003, la Audiencia Nacional española decidiese, sin juicio previo, cerrar el periódico Egunkaria